virðulegi forseti sú skýrsla sem við hér ræðum leiðir í ljós að lífeyrissjóðakerfið okkar tapaði í efnahagshruninu fjögur hundruð áttatíu milljörðum króna nú er það þannig að menn hafa vefengt þessa tölu sumir hafa talað um að þetta sé allverulega lægri ég hef heyrt töluna þrjú hundruð áttatíu milljarða og aðrir nefna jafnvel miklu lægri tölur eða jafnvel ekki neitt það breytir því ekki að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fara í gegnum þessa umræðu alla saman en ég er hins vegar ekki þeirrar skoðunar að það kalli á heildarendurskoðun á lífeyrissjóðareglum okkar við þurfum að skoða hér afmarkaða þætti við þurfum að velta fyrir okkur hvað hafi orðið til þess að menn fóru greinilega óvarlega í ýmsum fjárfestingum sem blasa þarna við það er ljóst mál að menn voru allt of mikið bundnir á klafa fjárfestinga einstakra fyrirtækjasamsteypa og það er af þessu sem við eigum að læra mér hefur fundist stundum í umræðunni að menn hafi núna ætlað að nota ferðina og tækifærið til þess að vega að grundvelli sjálfs lífeyriskerfis okkar íslendinga sem við höfum byggt upp með mjög myndarlegum hætti á grundvelli laganna frá nítján hundruð sextíu og níu hyggjum aðeins að það lífeyriskerfi sem við höfum verið að byggja upp er að mínu mati eitthvert besta verkefni sem hefur verið unnið í okkar samfélagi

við getum sagt sem svo að það sé kannski í lagi að hafa hér söfnunarsjóðafyrirkomulag þegar þjóðin er tiltölulega ung þegar hagvöxtur er mikill en þegar það gerist eins og til dæmis við erum að sjá í evrópu að þær þjóðir eru að eldast fólkinu er jafnvel að fækka og hagvöxtur er lítill þá skapast þessi gríðarlegi vandi sem núna blasir við mjög mörgum þjóðum en ekki okkur vegna þess að þær eru með gegnumstreymiskerfi en við erum með söfnunarsjóðakerfi þess vegna er mjög mikilvægt núna þegar þessi umræða á sér stað þegar lífeyrissjóðirnir hafa verið settir í neikvætt ljós að við reynum að halda haus og standa í lappirnar og verja það fyrirkomulag í grundvallaratriðum sem okkar lífeyrissjóðakerfi er það er um þetta sem þessi umræða núna þarf að snúast við þurfum að skoða það sem aflaga fór en við eigum ekki að nota það tækifæri sem hjá sumum hefur blasað að það sé tilefni til þess að kollvarpa þessu kerfi leggja það jafnvel af taka bara upp gegnumstreymiskerfi þar sem ríkið sjái okkur fyrir almannatryggingum eingöngu það mundi vera ávísun hér á stórkostlegar skattahækkanir eins og við sjáum bara með því að bera sama skattaprósetnur okkar og skattprósentur o e c d og skoða þau framlög sem eru til tryggingamála í gegnum skattkerfi annarra þjóða þá sjáum við af þessu að ef við hyrfum frá okkar fyrirkomulagi mundi það kalla á miklar tekjuskattshækkanir það er hins vegar rétt sem hefur verið bent á að það sem hefur gerst hjá okkur er það að við höfum verið að auka tekjutengingarnar of mikið sérstaklega á síðustu árum það er að valda því sem forseti alþýðusambands íslands hefur bent á að þetta virkar eins og hundrað prósent skattlagning þetta er þáttur sem ég held að við hljótum núna í ljósi upplýsinganna í ljósi reynslunnar að taka til endurskoðunar vissulega er það þannig að það er dýrt að falla algjörlega frá tekjutengingum en við hljótum að geta sammælst um það að þarna hafi menn gengið allt of langt og hefur í raun og veru verið að draga úr hvatanum til þess að byggja upp okkar lífeyriskerfi og grefur í sjálfu sér til lengri tíma undan okkar lífeyriskerfi þegar við tölum núna um það hvort okkur hafi tekist vel eða illa upp þegar við erum að tala um okkar lífeyrissjóði getum við auðvitað ekki leyft okkur það eitt að horfa á árin tvö þúsund og átta eða tvö þúsund og níu það voru auðvitað mjög afbrigðileg ár hvernig sem á málin er litið og þó að menn geti gagnrýnt einstakar fjárfestingar lífeyrissjóðanna er auðvitað alveg fráleitt að dæma heilt lífeyrissjóðakerfi nánast úr leik og dæma alla þá sem hafa starfað innan þessa lífeyriskerfis öll þessi ár sem óhæfa einstaklinga vegna þess að þetta hrun hafi orðið tvö þúsund og átta það er rétt ávöxtunin á lífeyrissjóðunum var neikvæð um tuttugu og tvö prósent árið tvö þúsund og átta en skoðum þá árin á undan það hélt sjó ekki það reyndar það var mjög léleg ávöxtun tvö þúsund og sjö en tvö þúsund og sex var tíu prósent raunávöxtun þrettán prósent tvö þúsund og fimm tíu prósent tvö þúsund og fjögur ellefu prósent tvö þúsund og þrjú þetta eru tölu sem menn ættu að hyggja að sem segja okkur það að í raun og veru hafi þessu lífeyriskerfi okkar tekist alveg bærilega með ávöxtunina þó að núna hins vegar standi lífeyriskerfið okkar frammi fyrir þeim vanda að það eru fá fjárfestingartækifæri það eru gjaldeyrishöft og það er allt of mikil stöðnun í okkar samfélagi en það er önnur saga menn hafa talað um það að núna væri sérstakt tilefni til þess að breyta okkar lífeyriskerfi banni að hér yrði settur á einn lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn ég er mjög ósammála því ég er sammála því á hinn bóginn að það sé tilefni til þess að að reyna að lækka rekstrarkostnaðinn í lífeyriskerfinu með einhverri fækkun lífeyrissjóðanna ég ætla ekki að nefna neina sérstaka tölu í því sambandi en ég mundi vara dag alvarlega við hugmyndum um það að setja upp einn lífeyrissjóð

sem er svona þrjátíu til fjörutíu prósent hærri tala en sem nemur árlegri landsframleiðslu okkar og fjórföldum fjárlögunum ætla menn nú sem oft á tíðum eru að tala hér um mikilvægi lýðræðis og valddreifingar í landinu að koma málum þannig fyrir að tvö þúsund milljarðar króna fjárfestingarþörf upp á hundrað tuttugu milljarða króna á hverju einasta ári verði hér lögð í hendurnar á einum forstjóra og kannski sjö átta níu einstaklingum í stjórn slíks sjóðs ég held að það væri gríðarlegt háskaspil og mikil áhætta sem þá væri sett á lífeyriskerfið okkar það er auðvitað miklu eðlilegra fyrir utan það að eins og margir hafa bent á að þarna gæti auðvitað orðið til mikið ægivald stjórnmálanna vegna þess að þar með væri búið að setja lífeyrissjóð ríkisins inn í þetta kerfi sem ber uppi mjög stóran hluta af lífeyrisgreiðslum í dag ég vil líka segja eitt það má ekki gleyma því að þegar lífeyriskerfinu var komið á árið nítján hundruð sextíu og níu og hefur auðvitað verið að þróast síðan var það gert á grundvelli samninga atvinnulífsins og launþega þess vegna er það dag eðlilegt að það séu fulltrúar þessara aðila sem eiga sæti í stjórnum lífeyrissjóðanna vel má vera það eins og nefnt er í þessari skýrslu að til að mynda einn eða eitthvað fleiri fulltrúar verði kosnir almennri kosningu en ég held hins vegar að það sé mjög mikilvægt að það sé verkalýðshreyfingin og atvinnulífið sem eigi þessa fulltrúa í stjórnum lífeyrissjóðanna því að það er alveg rétt sem framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hefur bent á að ef aðkoma þessara aðila að stjórnum lífeyrissjóða sé afþökkuð með lagasetningu eða á annan hátt liggur auðvitað beinast við að við séum að hverfa frá þeirri hugmyndafræði sem býr að baki okkar lífeyrissjóðum og það væri að mínu mati ákaflega óskynsamlegt það kemur upp í huga minn hugtak sem minn góði félagi og vinur einar oddur kristjánsson heitinn nefndi oft í þessu sambandi og það er atvinnurekendaábyrgðin og það er þessi ábyrgð atvinnulífsins á lífeyrissjóðunum sem er svo mikilvæg og skiptir svo miklu máli fyrir þetta kerfi okkar ég vil líka segja annað hér hafa menn verið að velta fyrir sér hvað hafi orðið þess valdandi að þessir lífeyrissjóðir töpuðu miklum peningum ætli það sé ekki eitthvað svipað á ferðinni og varð almennt til þess að menn töpuðu peningum hvort sem það voru einstaklingar eða fyrirtæki það er auðvitað eins og dæmin sanna í þessari skýrslu þá er það þannig að árin fóru hér óvarlega í einstökum tilvikum og það hygg ég að í meginatriðum skýri þetta tap menn hafa verið að vísa hér til lagasetninga sem hafi opnað hér allt of rúmar heimildir til dæmis til hlutabréfakaupa eða fjárfestinga erlendis ég vek hins vegar athygli á því að þær heimildir voru ekki nýttar þannig að það er augljóst mál að þær lagabreytingar voru ekki sjálfstætt tilefni til þess að lífeyrissjóðirnir voru að tapa fé það getur ekki verið ef menn voru ekki að nota þær heimildir ekki einu sinni þær heimildir sem voru til staðar til fjárfestinga erlendis eða fjárfestinga í hlutabréfum gat breyting á lögum sem fól í sér rýmri heimildir sem menn ekki síðan nýttu og nýttu ekki einu sinni gömlu heimildirnar þá er það alveg augljóst mál að þær lagabreytingar í sjálfu sér geta ekki hafa verið einhver gerandi í þessum efnum það er gríðarlega mikilvægt fyrir lífeyriskerfið okkar að geta fjárfest erlendis það er hluti af því að reyna að tryggja góða ávöxtun það er hluti af því að reyna að draga úr áhættunni það er auðvitað vandamál lífeyriskerfisins í dag að fjárfestingarmöguleikarnir eru litlir það er vandamál lífeyriskerfisins í dag að geta ekki fjárfest meira erlendis og nýtt sér þau tækifæri það væri til dæmis fróðlegt að sjá hvort þær fjárfestingar í heild erlendis hafi ekki verið að skila góðri ávöxtun að minnsta kosti í krónum talið núna eftir fimmtíu prósent fall eða hvað það var á íslensku krónunni þess vegna segi ég ég vara við því að menn bregðist við í einhverju krampakenndu ástandi banni fjárfestingar í útlöndum banni mönnum að fjárfesta í atvinnulífinu eða með einhverjum slíkum